Je remplace ma collègue Ferrero Waldner, retenue à Prague, pour assister au sommet de l'Union européenne et du Canada.

Obiols i Germà pour la qualité de son travail. Merci d'avoir donné à votre rapport un ton positif qui témoigne ainsi des efforts consentis au fil des années par la Commission et le Conseil pour mettre en œuvre les recommandations du Parlement. Que ce soit dans le cadre des dialogues sur les droits de l'homme ou des dialogues politiques dans les enceintes internationales, les institutions se sont efforcées de progresser, pour donner de l'Union européenne l'image d'une ambassadrice, à la fois fervente et crédible, de la protection et de la promotion des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de la démocratie, de l'état de droit. Il est vrai que l'année dernière a été marquée par les célébrations du soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que toutes les institutions européennes ont commémoré ensemble.

Nous avons essayé de mettre en œuvre plusieurs recommandations générales figurant dans les rapports antérieurs et qui sont très bien reformulées dans le rapport que nous étudions aujourd'hui. Nous avons convenu de cibler nos actions sur certains pays en ce qui concerne l'application des orientations sur les droits de l'enfant, et nous avons mobilisé les ambassades des États membres de l'Union européenne et les délégations de la Communauté européenne pour suivre ces actions. Nous avons ainsi pris la tête de la lutte contre l'une des pires formes de violation des droits de l'homme et de l'enfant, à savoir l'enrôlement d'enfants soldats et les souffrances infligées aux enfants dans les conflits armés.

Ces pays ont été choisis parce que leurs gouvernements se sont déjà engagés dans la lutte contre les violences faites aux enfants, mais aussi parce que leurs gouvernements ont besoin d'une aide internationale supplémentaire pour poursuivre ce combat contre la violence à l'égard des enfants. En juin 2008, le Conseil de l'Union a revu les orientations sur les enfants face aux conflits armés pour traiter de manière plus efficace, plus globale, les effets à court, moyen et long termes des conflits armés sur les enfants. La communication de la Commission a prévu une place à part pour les enfants dans l'action extérieure de l'Union européenne et elle a préconisé une approche cohérente pour faire avancer les droits de l'enfant et améliorer la situation des enfants dans le monde entier. La communication a fait l'objet d'une consultation très large.

Sur la base de cette communication et du plan d'action qui y est lié, le Conseil de l'Union européenne a adopté, en mai 2008, des conclusions destinées à renforcer la politique extérieure de l'Union en matière de droits de l'enfant. En

En juin, la Commission organisera à Bruxelles le forum européen sur les droits de l'enfant, qui sera spécifiquement axé sur le travail des enfants. Nous nous efforcerons de rassembler toutes les parties prenantes. Personnellement, j'attache beaucoup d'importance à ce forum.

Enfin, au cours de cet automne, nous publierons un rapport sur les mesures, notamment liées au commerce, prises par l'Union pour lutter contre le travail des enfants. Voilà donc une année qui, normalement, devrait faire progresser encore l'engagement de l'Union européenne en faveur des enfants.

Ces derniers mois, l'Union européenne a renforcé sa politique extérieure en matière de droits des femmes. Les nouvelles orientations sur les violences à l'égard des femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre prévoient un certain nombre d'actions. Ces actions bénéficieront de l'engagement et du soutien des missions de l'Union et des délégations de la Commission.

Il faut aussi rappeler la réponse positive du Secrétaire général des Nations unies à l'appel lancé conjointement, en 2008, par M me Benita Ferrero Waldner et quarante femmes qui occupent des positions de premier plan au niveau international. Cet appel demandait que les Nations unies organisent une conférence ministérielle consacrée à la révision de la résolution

en 2010. Évidemment, nous allons travailler avec la future présidence suédoise à la préparation des positions que nous devrons prendre pour la révision de cette résolution. Voilà, Monsieur le Président, il y aurait sans doute d'autres choses à dire, mais je voudrais insister, une fois encore, sur le fait que le renforcement de la politique européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie exige, bien sûr, une très forte synergie entre les institutions. La Commission est disposée à agir dans ce

À cet égard, le Parlement européen peut jouer un rôle essentiel car il est, par définition et par vocation, le mieux placé pour être le porte parole des opprimés et de ceux qui souffrent.